Kedves Kollégák! Régi vitát elevenítettünk föl. Én nagyon szeretem a dél tiroli szalonnát, de a magyarországi kiskunsági szalonna is kiváló. Nagyon jó lenne, hogy ez a vita ne azt szolgálja, hogy egymás előtt is bezárjuk a kereskedelmi kapukat. Mellesleg ez a mostani vita bizonyos értelemben fölösleges, hiszen már a minőségpolitika keretében ezt a vitát lefolytattuk. Azonkívül ne feledjük el, az Európai Unió a világ második legnagyobb agrárexportőre és a világ legnagyobb agrárimportőre. Dorfmann úr rámutatott arra, hogy a helyi piacoknak, a helyi kereskedelemnek, a helyi feldolgozásnak megvannak a maga határai. Én is támogatom ezt, mert munkahelyeket jelent az agrártérségekben, csökkenti a szállítási költségeket, de ne legyenek illúzióink. Jó lenne, ha ebben a Házban végre kiszámolnánk, hogy mitől van az, hogy egy egy agrárterméknek mi a tényleges környezeti lábnyoma, mert nem biztos, hogy ha Magyarországon, ahol hideg van, egy melegházban sok energiát elhasználnak, hogy annak kisebb lesz a zöldségtermelésben az ökológiai lábnyoma, mint hogyha azt más kontinensről hozzák be, ahol még a szállítási költséget is beszámolom. Hagyjuk abba a gazdasági protekcionizmust, segítsük a helyi termelést, de a globális kereskedelmet igenis nem lehet megállítani.